Panie Przewodniczący! Tak się składa, że granica handlu emisjami znajduje się na wschodniej granicy Polski. Jak donosi dzisiejsza prasa, jeżeli cena tony CO zwiększy się z obecnych 7 euro do 10 euro, produkcja cementu w Polsce stanie się nieopłacalna i zostanie przeniesiona na Białoruś, gdzie nie trzeba płacić za CO

Efekt więc będzie taki, że my stracimy miejsca pracy, a emisja nie zmniejszy się, a wręcz przeciwnie, zwiększy się, bo oprócz emisji wynikającej z produkcji, która będzie się odbywała kilkadziesiąt kilometrów dalej, dojdzie emisja CO wynikająca z transportu cementu z Białorusi do Polski.